hæstvirtur forseti það kom nýlega fram opinberlega að grunnfjárhæð húsaleigubóta hafi ekki hækkað í sex ár eða frá árinu tvö þúsund en á þeim tíma hefði vísitala húsaleigu hækkað um rúmlega fimmtíu og fimm prósent en kveðið er á um grunnfjárhæðir húsaleigubóta í reglugerð sem félagsmálaráðuneytið gefur út

níu prósent það kom einnig fram að samkvæmt upplýsingum frá leigulistanum væri leiga á þremur ja herbergja íbúð komin í níutíu til hundrað tuttugu þúsund krónur og tveir ja herbergja íbúð sjötíu til níutíu þúsund krónur í sömu frétt í morgunblaðinu kom fram að leiguverð færi stöðugt

sem fólk þarf að búa við sem er á leigumarkaðnum bitnar auðvitað harðast á þeim sem síst skyldi á námsmönnum á fólki með litlar tekjur sem getur ekki eignast húsnæði sem við vorum að ræða um hér áðan sem væntanlega hefur fjölgað þeim sem þurfa að fara á leigumarkaðinn þess vegna virðulegi forseti gengur það bara ekki að leiguverð rjúki upp en grunnfjárhæð húsaleigubóta standi í stað sem dæmi má nefna að þegar um er að ræða að vísitala húsaleigu hefur hækkað um tæp fimmtíu og níu prósent frá því grunnfjárhæð húsaleigubóta var síðast hækkuð fyrir sex árum hefur leiguverð til dæmis á íbúð sem var fimmtíu þúsund krónur tvö þúsund og eitt hækkað um tæpar þrjátíu þúsund krónur vegna vísitölunnar og er komin í áttatíu þúsund krónur á meðan hefur grunnfjárhæð húsaleigubóta algjörlega staðið í stað það sér hver maður auðvitað í hendi sér að þetta gengur ekki svona það skiptir auðvitað verulegu máli fyrir tæplega tíu þúsund fjölskyldur vísitölubreytingum og annað er auðvitað bara hrein kjararýrnun fyrir þetta fólk og fljót að fara þá fimmtán þúsund krónur kauphækkun sem láglaunafólk sem er á þessum markaði fékk í sumar í kjarabætur sem fer í hærri húsaleigu án þess að á móti komi eðlilegar húsaleigubætur sem hafa ekki hækkað í takt við vísitölu út á það gengur þessi fyrirspurn að ég spyr hæstvirts félagsmálaráðherra fyrstu hver er ástæða þess að ráðherra hefur ekki breytt reglugerð og hækkað grunnfjárhæðir húsaleigubóta síðastliðin sex ár annars hve mikið hefðu grunnfjárhæðirnar hækkað ef þær

húsaleigubóta verði hækkaðar í samræmi við breytingar á vísitölu greiddrar húsaleigu frá því í árslok tvö þúsund